Le sujet est un sujet difficile.

Il l'a dit, ce sont les mots qu'il a utilisés, et je veux les reprendre parce qu'ils justifient à la fois le rapport et le travail que nous avons fait tous ensemble, l'environnement affectif et le bien être de l'enfant. Merci, Monsieur Zwiefka, d'avoir fondé votre rapport sur ces deux notions elles résument, effectivement, la position et le travail qui ont été les nôtres. Cela a été dit je ne le répéterai pas nous sommes là en présence d'un appel du cœur, pour faire en sorte que les enfants ne subissent pas, à travers l'Union, la disparité entre certaines législations. C'est là le travail que nous avons accompli. La reconnaissance automatique, Madame la Commissaire, est nécessaire.

Cavada l'a dit à juste titre, nous ne pouvons pas avoir une libre circulation pour les marchandises, une libre circulation pour la finance et ne pas avoir, pour les enfants, cette même reconnaissance réciproque au sein de l'Union.

Zwiefka et à son rapport, et à remercier l'ensemble de mes collègues pour leur travail, en insistant auprès de Mme la Commissaire pour que l'intérêt supérieur des enfants soit pris en compte au sein de l'Union.